Určite nikto z nás neprotestuje proti tomu, že naozaj treba urobiť modernizáciu univerzít a treba prehodnotiť aj naše vyučovacie programy, ktoré máme na univerzitách, aby sme naozaj pripravovali mladých ľudí na trh práce a títo sa vedeli uplatniť, a jednou z možností, ktorú môžeme možno uplatniť aj práve dnes, je podpora viacej žien do vzdelávania, keďže vieme, že 60 ľudí, ktorí končia vysokoškolské vzdelanie, sú práve ženy. Ako je možné, že len 9 z nich nám vedie napríklad univerzity, čiže naozaj väčšiu potrebu treba dať vzdelávaniu ženám a takisto im dávať možnosti, aby mohli aj viesť a podporovať možno aj univerzity alebo svoje fakulty. Takisto je veľmi dôležitá podpora vedy a výskumu medzi univerzitami, a to nielen viac žien do vedy a výskumu, ale všeobecne podporovať vedu a výskum nielen na univerzitách, ale aj v spolupráci medzi univerzitami, a myslím si, že práve v správe pána Tökésa je to veľmi dobre spomenuté. Na záver jedna myšlienka, ktorá je pre mňa veľmi dôležitá. Spomíname tam rozdiel medzi pôžičkami a grantmi.